Pirmiausia noriu padėkoti kolegai C. Fjellner, šio svarbaus pranešimo autoriui, už bendradarbiavimą ir pastangas siekiant daugumai priimtino kompromiso. Kaip Lietuvos atstovė pastebėsiu, kad Lietuvos gamintojai stipriai palaiko Europos Komisijos teisinę iniciatyvą modernizuoti Bendrijų prekybos apsaugos priemones. Esu visiškai įsitikinusi, kad aktyviai ir atvirai prekybai būtinos efektyvios priemonės kovai su nesąžiningos prekybos apraiškomis, žalinga dempingo ar subsidijavimo praktika. Pastebėsiu, kad pagrindinės nesąžiningos prekybos priežastys yra dirbtinai iškreipiami žaliavų ir energetinių išteklių kaštai.

Tai aktualu ir Lietuvos gamintojams, chemijos, trąšų, plastiko ir kitoms šakoms, kurie kenčia dėl, pvz., Rusijos taikomų žaliavų eksporto muitų arba dvigubos dujų kainodaros.

Akivaizdu, kad nesąžininga prekyba neleidžia visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodų žaidimo taisyklių ir tuo tiesiogiai kenkia Europos Sąjungos įmonių konkurencingumui.